Monsieur le Président, nous avons trop peu de temps, Monsieur le Commissaire, pour réentamer un débat avec ce que vous venez de nous répondre.

Je tiens tout d'abord à remercier tous les intervenants, en particulier les rapporteurs fictifs, ainsi que mes collègues Yannick Jadot et Harlem Désir pour notre collaboration. Les sujets étaient proches et complémentaires et cela nous a permis d'échanger nos idées. Cela nous a également permis de travailler dans une même optique rendre les échanges commerciaux moins imperméables aux notions de droits de l'homme, de droit du travail et de droit de l'environnement. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, il faudra du temps, et vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire, il faudra du temps avant que les mentalités changent, mais nous ne pouvons pas attendre qu'elles changent toutes seules. Ainsi, si nous mettons en œuvre quelques unes des mesures proposées dans les différents rapports que nous vous avons présentés ce soir, nous allons petit à petit nous diriger vers une économie plus juste et plus verte. L'Union européenne doit initier ce changement et se doit d'agir en exemple à l'égard de ses partenaires commerciaux.